Che cosa ha fatto lei? Nulla. L'Europa in questi anni ha perdonato all'Iran l'imperdonabile le torture, processi sommari, le minacce all'Occidente, persino il finanziamento al terrorismo. Ha fatto finta che non esistessero le impiccagioni. Tra i condannati ci sono state 90 donne, impiccate solo nel 2019. Dove sono finite le femministe e i movimenti metoo?

quando l'Europa ne prenderà atto e sosterrà finalmente la libertà e la democrazia?